Madame la Présidente, chers collègues, l'Europe est une idée de liberté, de paix, de solidarité et de prospérité partagée mieux que partout ailleurs dans le monde. Ces valeurs sont ancrées politiquement, mais, surtout, juridiquement dans les traités européens. Il s'agit d'adhérer à ces valeurs et aux traités qui consacrent les droits fondamentaux de tous les citoyens européens. Quand un État rejoint l'Union européenne, il s'engage juridiquement à respecter concrètement les textes qui consacrent nos valeurs communes. Or, nous observons dans tous les pays de l'Union européenne des transgressions des valeurs, des principes, mais aussi de la législation, laquelle doit garantir l'état de droit, le respect des valeurs d'humanité et d'universalité qui caractérisent nos institutions et nos textes. Nous devons bien admettre qu'il existe encore trop d'endroits en Europe et trop de cas qui témoignent de manquements graves aux règles auxquelles, pourtant, tous les États ont souscrit pour rejoindre l'Union européenne. Il y a trop d'exemples où les États membres de l'Union européenne banalisent ou ignorent les droits des handicapés, des migrants, des Roms, des syndicats le droit de grève, le droit d'association, de réunion, la protection de la vie privée, l'indépendance des médias, de la magistrature, de l'armée, et j'en passe. Si l'Europe veut être une force morale qui entend influencer le monde pour le meilleur, elle doit être sévère et rigoureuse avec elle même. Nous, Européens, avons raison de nous battre pour la démocratie, l'état de droit, l'impartialité de la puissance publique, la protection de la vie privée et des droits individuels et collectifs partout dans le monde. Mais nous le ferons avec d'autant plus d'efficacité si nous sommes crédibles. Je le répète, les États membres, en adhérant à l'Union européenne, adhèrent aux actes législatifs qui garantissent l'exercice de ces valeurs. Certains oublient, malheureusement, encore trop souvent aujourd'hui ce à quoi ils se sont engagés hier. Le rapport que nous vous présentons renforce la politique des droits de l'homme à partir des présents traités et ouvre une réflexion en vue d'une prochaine révision des traités. Rien n'empêche aujourd'hui les États membres de clôturer le processus d'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme, de clôturer le processus d'adhésion de l'Union européenne à la Charte sociale européenne, d'adhérer aux conventions du Conseil de l'Europe relatives aux droits de l'homme, de mettre en place le mécanisme de Copenhague, sous l'égide morale d'une commission de sages.

Le deuxième pilier de la partie institutionnelle de ce rapport engage une réflexion sur de nécessaires modifications des traités.

L'adoption de ce rapport sera une avancée majeure pour garantir une meilleure protection de nos concitoyens. Ces droits fondamentaux et les valeurs européennes ne peuvent pas être traités comme des sujets distincts et contournables. Leur application doit être constante et horizontale. Le rapport demande d'intégrer des politiques et des programmes d'action ambitieux afin de garantir les droits fondamentaux, avec notamment l'adoption d'une directive antidiscrimination. Nous avons été particulièrement attentifs à garantir l'application de l'article2 du traité, à maintenir l'approche horizontale, à protéger les minorités et tous les citoyens en position de fragilité, à protéger les témoins qui osent dénoncer les situations illégales, à affirmer le droit fondamental à la vie privée et à consacrer la laïcité et l'impartialité de l'État. Enfin, pour terminer, je souhaite m'adresser une dernière fois aux collègues qui présentent une résolution alternative. Je respecte, chers collègues, pleinement vos opinions, mais votre projet est une version totalement édulcorée de mon rapport. Vous le videz des éléments les plus fondamentaux.